Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho votato a favore della relazione dell'onorevole Podimata, con la quale mi complimento per l'eccellente lavoro svolto. La tassa sulle transazioni finanziarie dovrebbe portare nelle casse pubbliche dell'UE diverse decine di miliardi di euro l'anno e contribuire a ridurre le attività speculative rendendole più costose e meno vantaggiose. Condivido quindi pienamente la proposta rivista alla commissione, che mantiene saldo l'obiettivo di contrastare l'evasione così come i trasferimenti di capitale verso altre giurisdizioni. Non mi preoccupano quindi i rischi paventati dalle banche e dagli istituti di credito i quali temono una fuga di capitali dall'Unione europea. La tassa non colpirà il settore finanziario di per sé, bensì le sue parti più pericolose come il trading automatizzato e ad alta frequenza, ossia quel settore della finanza che è all'origine della grave crisi economica in corso e che va contrastato con decisione.